Lecz co się wydarzyło od czasu podpisania umowy nuklearnej? 144 wizyty rządowe z poszczególnych krajów, które wzajemnie konkurują ze sobą na tym nowo otwartym terytorium. Z tego wyłania się pewien obraz zadań dla instytucji europejskich, czyli ochrona inwestycji, tworzenie lepszego obszaru inwestycyjnego na terenie tego nowego kraju, przełamywanie barier dla małych i średnich przedsiębiorstw i dzielenie się informacjami. Są to bez wątpienia wartości dodane na poziomie europejskim w stosunku do 144 wizyt rządowych i niezliczonych wizyt prywatnych, które polegają na konkurowaniu poszczególnych krajów o ten zupełnie